Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, une remarque et trois messages de la commission de l'agriculture.

Je fais un comparatif avec les États Unis d'Amérique qui consacrent chaque année 100 milliards de dollars à l'aide alimentaire.